Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem. No, kot nam je značilno, smo se uspeli skregat tudi okoli fasade. Tako da, - verjetno se nam kdo tudi smeji na račun tega, ampak nič novega. Če se malo vrnemo spet na samo debato, ne. Torej, danes se pogovarjamo o tem, ali je smiselno ali ni smiselno, da za enostanovanjske objekte, torej za za hiše, imamo uporabno - oziroma moramo pridobiti uporabno dovoljenje, preden se vanj vselimo in ga na neki primeren način uporabljamo tudi v pravnem prometu. Ne samo, da živimo notri. Ali ne. Zdaj, slišali smo, veliko različnih primerjav danes, kako je urejeno v naši neposredni ali pa daljni okolici. Bolj daljni kot neposredni okolici. Zdaj, - tako, no. V naši soseščini, recimo v Italiji, že kar nekaj časa velja taka ureditev, da, nekdo, ki gradi hišo, pa je verjetno v kratkem obdobju ne bo uspel urediti - uredi najprej fasado, da, da ta objekt ne kazi okolice, da ni grdo, da ni, tako, da, potem moti sosesko in ji znižuje, vrednost. In potem sukcesivno bodisi vgradi okna in se loti tudi urejanja notranjosti. To je stvar nekih pogledov in tukaj se strinjam tudi s, s tistim, kar je doktor Trček povedal, tudi stvar naših tradicij ali pa naše kulture na tem področju. Že na odboru, ko smo se pogovarjali o, o teh vprašanjih, je bilo večkrat izpostavljeno, da kultura na našem področju z vidika gradnje, z vidika posegov v prostor, z vidika, razvoja prostorske zakonodaje, ni ravno najboljša. In imamo še veliko neke rezerve, ki, ki je nismo izkoristili in zagotovo neka hitra neke hitre spremembe, neko hitro spreminjanje sistemske zakonodaje na tem področju nam k temu ni pripomogla še v prejšnji službi. Torej, na občini, ko sem to področje sicer bolj, oddaljeno spremljal, sem videl, da je bilo tudi na strani, zaposlenih, ki se s tem, sektorjem ukvarjajo že desetletja, veliko nekih težav, ker prihaja konstantno do nekih, sprememb zakonodaje in to vnaša v prostor številne težave, številne probleme tako na v upravnem smislu kot tudi, v smislu, izvajanja v praksi vseh teh, teh določil. Torej tudi tisti, ki gradijo, dejansko ne vejo, enkrat neki dokument rabijo, drugič pa spet, ne rabijo, stroški, ali bodo takšni ali bodo drugačni, investitor ne ve, v kolikšnem času, bo prišel do, do neke realizacije nekega objekta. No, in ravno zaradi tega se danes pogovarjamo, o, o nečem zelo konkretnem. Torej, zaznala se je neka neka zelo specifična težava, minister je takoj, ko je do do te težave prišlo, ekspresno je reagiral, je izdal neko navodilo in, interpretacija te zakonske določbe je v tem trenutku taka, da za tiste, ki bi morebiti lahko bili, zaradi tega prizadeti, niso prizadeti. Istočasno, kot smo danes že večkrat omenili, in ne gre za noben konec sveta, se analizira obstoječa zakonodaja, torej tega gradbenega trojčka, torej Zakona o urejanju prostora, Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in gradbenega, zakona. Torej, evalvacija je bila narejena, v, predvidevam zelo kratkem času bomo dobili tudi neke izsledke, neka neka napotila in se bomo o tem tudi, zelo konkretno pogovarjali v državnem zboru. Tako da, ni prav nobenega razloga za nobeno paniko, za nobeno strašenje in mislim, da tudi ne za za neke ideološke spopade, za vpletanje takih in drugačnih recikliranj od vlad pa do minimalne plače, ker jaz se tu strinjam, na žalost, minimalna plača v Sloveniji ni taka, da omogoča nekomu, da se poda v gradnjo nekega enostanovanjskega objekta, ampak imamo še številne druge večje probleme, kot je, v navednicah, ena fasada, ne. Ker mi se soočamo s to težavo, ne, da vse gravitira v Ljubljano oziroma v večje centre, kjer je veliko pomanjkanje stanovanj, na drugi strani pa imamo, naše podeželje, ki je posejano z velikimi, si upam trditi, ogromnimi enostanovanjskimi hišami, ki so pa, naj ne izpadem zdaj pesimist, na pol prazne oziroma zelo prazne, ne. Nekaj ljudi morda živi notri, en ali dve, ampak je pa bilo mišljeno za, neko razširjeno družino, kjer bodo živele dve ali tri generacije. Tudi projektirano je bilo tako, da ne moreš imeti dveh, treh stanovanj notri, ne, tudi z vidika dokumentacije predstavlja to neki izziv, neko neko težavo. To so tisti, realni problemi in, o tem bi si želel, več debate tudi v, v tej hiši, da iščemo neke rešitve, ki bodo, ki jih bomo danes spravili v prakso in bodo bile dobre za naslednjih dvajset in trideset, let, ne. Zdaj, če gremo čisto primerjalno, Združeno kraljestvo pozna institut uporabnega uporabnega dovoljenja oziroma tako imenovanega certifikata, neskladne gradnje pa beleži v posebnem javnem registru, v katerega ima vpogled vsak državljan, zlasti pa se to priporoča pred vsakim nakupom objekta. Tu spet trčimo na tisto, ko sem prej omenjal, velike, veliki objekti na podeželju, ki potem v nekem trenutku so predmet neke dedne razprave, se to razdeli, prodaja naprej in potem nastanejo take pravne situacije, da marsikoga boli pošteno glava. Nemčija. Uporabnega dovoljenja, to smo tudi slišali, nemška gradbena zakonodaja ne predpisuje, ima pa zelo intenzivno in na terenu aktivno inšpekcijsko službo. Tudi danes smo slišali, da so tudi naši inšpektorji, kljub temu da rečemo, da se ukvarjajo samo z birokracijo, pridejo tudi na teren in preverijo, skratka, nemška inšpekcijska služba ima obsežna pooblastila in verjamem, da so tudi pri svojem delu, neizprosni in zagotavljajo red na na terenu. Hrvaška, tudi na Hrvaškem poznajo institut uporabnega dovoljenja, tako da tudi Hrvati sodijo imeti tiste, ki uporabno dovoljenje uporabljajo, kljub temu da so svojo zakonodajo pred kratkim, spremenili. Avstrija, Avstrija tudi pozna uporabno dovoljenje, sicer jim pozna neke izjeme za tiste objekte, ki so enostavnejši, ampak tudi tam poznajo ta ta institut. Zdaj, še eno zadevo bi rad, izpostavil in to na to nas je opozorila tudi zakonodajno-pravna, služba. Torej ustavno sodišče je v eni odločbi že leta dva tisoč pet dejalo, da mora imeti zakonodajalec, ko spreminja neko, neko določeno področje zakonske ureditve v relativno kratkem času, na svoji strani take zelo močne in razumne razloge. Če bomo mi neko področje na na nekaj mesecev ali pa enkrat na leto spreminjali in spreminjali in spreminjali, to sigurno ni dobro, za nikogar in posledice takega dela na prostorskem urejamu urejanju čutimo, praktično, vsak dan. V končni fazi pa tudi sami predlogi, ki jih imamo, na mizo na mizi so, verjamem, v svojem namenu, dobri. Ker pa je in k temu pritrjuje tudi sam, predlagatelj, če ste pozorno poslušali na, na, na začetku, teh zaznanih anomalij na področju, te zelo obsežne in kompleksne zakonodaje, več, je torej tista ocena, ki jo bomo dobili, glede obstoječega, trojčka, tisto, kar nam bo nas bo pripeljalo korak naprej, predvsem pa bomo v tistem trenutku celovito se lotili iskanja nekih, rešitev, ki bodo koristne in, upam, učinkovite še za nadaljnjih, nekaj desetletij. Zato v SMC-ju menimo, da neko parcialno spreminjanje v tem primeru, ko še vemo, da je še še par takih vprašanj, ki jih je obvezno potrebno urediti, v tem primeru, ni smiselno. Se pa, vseeno veselimo konstruktivne razprave tudi v prihodnje. Hvala lepa.